Małżeństwa dzieci to jedna z najbardziej haniebnych form seksualnego niewolnictwa, którego ofiarą padają kilkuletnie dziewczynki. Niestety w związku z nasileniem się kryzysu migracyjnego ta pedofilska praktyka rozlała się po krajach Unii Europejskiej. Niestety w tym przypadku, jak i w innych, poprawność polityczna bierze górę nad fundamentalnymi chrześcijańskimi wartościami, które ukształtowały Europę i które przecież nie dają przyzwolenia na haniebne traktowanie dziewcząt. Powiedzmy to sobie otwarcie praktyki te mają źródło w imigranckich środowiskach Unii Europejskiej. To twardo pokazują statystyki.

Tak więc chciałabym zapytać panią komisarz czy komisja zamierza wszcząć procedurę naruszenia praworządności w stosunku do państw, w których te pedofilskie praktyki są tolerowane?